Hvala, dober večer. Če nas je že zaneslo na avtoceste, mene bo pa zaneslo v Kanado. Namreč med obiskom sorodnikov, sem se odpravil tudi v vrtec pogledat, kako funkcionira tam in, ne morem dojeti, da ob vseh obveznostih, ki jih imajo, da ga veliko plačujejo, da imajo otroke le pet ur v njem, da jim spakirajo hrano v plastične škatlice, katere otroci sami odpirajo in se hranijo in potem peljejo v popoldansko varstvo, privat varstvo, seveda za vse to zelo, zelo plačajo, potem se mi poraja ta misel, da so naši vrtci resnično izjemni in to plačilo, ki ga imamo v lestvici, ki ki ustreza našim dohodkom, se mi zdi absolutno primerno. Zdi se mi pravično, ker, je ravno primerno temu, da plačamo v zvezi z možnostmi, kolikor pač zmoremo, ob tem, da so otroci, kjer so enakopravni, deležni enake in zelo skrbne nekje in varstva in vzgoje tudi. Se pa res dogajajo nepravilnosti, ampak ene druge vrste in zdaj je mogoče moment, da o tem spregovorim, ker to boli mnoge ljudi, namreč eni enim gre od roke, da svoje prihodke prikažejo, nenatančno ali pač da jih zamolčijo in so deležni subvencioniranega plačila vrtca oziroma neplačila vrtca in po navadi opazujem to, ker dnevno hodim v vrtec, da se najbolj pritožujejo čez storitve tega vrtca, še ko se posedajo v en tak veliki audi ali mercedes, še polna so jih usta, kako je slabo v tem vrtcu. In to so reči, katerim se moramo tudi zoperstavljati in proti njih se boriti. Ker družina, ki ima minimalne dohodke, popolnoma je samoumevno, da je dobro, da vrtca ne rabi ali ni treba, da ga plačuje. Tisti, ki imajo maksimalen ali visok dohodek, pa mislim, da je prav, da nekaj plačajo, zato ker, veste to, kar je mesečno plačilo za vrtec, to je samo polovica vozovnice z letalom do Egipta, kjer preživljajo svoje krompirjeve počitnice, ampak to so le redki. Mislim, če se ustvari ena taka lestvica, da v tem momentu, v stanju, v katerem je državni proračun, ni nujno, da bi vsi bili oproščeni plačila vrtca za drugega otroka, čeprav mi je ideja, kolega Horvat, izjemno dobra, pozdravljam, ampak glede na zmožnosti, ki jih imamo, mislim, da je prav še malo, da pretehtamo, na kak način, da se pride do te rešitve. Veliko več potrebujejo denimo pomočnice vzgojiteljic. Te so izjemno nizko plačane, nizko ovrednotene, ampak, enkrat sem že to povedal, se mi zdi, na odboru, da to niso pomožni delavci na gradbišču, to so ljudje, ki svoje delo opravljajo z enako zavzetostjo in pomembnostjo, tako kot vzgojiteljice, ampak razlika v tem plačilu je velika. In ko vidim otroka, kako se zjutraj, zapodi k vzgojiteljici ali pomočnici, cel dan je dober zato, ves dan je dober, zato ker vem, da je v popolnoma varnih rokah. Zato mislim, da je to potrebno več dati, da to moramo od sebe več dati, če odločamo o tem, kako plačevati. Kaj pa še ogroža to rodnost? Imamo problem, rodnost je nizka v primerjavi z ostalo Evropo. Ampak mogoče je treba pomisliti, da to rodnost ogroža tudi ta liberalizem, ki ga, mogoče propagira ravno predlagatelj današnje, no, današnje novele. Namreč delodajalec nikoli ni zelo srečen, ko dobi obvestilo, da je delavka noseča. Ali bog ne daj, menedžerka, da je noseča. Ker enostavno to spreminja plane. In verjetno vam je znana zgodba, jaz sem jo samo slišal, ne poznam, da so, da je mlada menedžerka po porodu, pač po dveh mesecih začela delati in sta ji njena starša peljala otroka na podojitev, da ja ne bi zgubljala iz službe. In to je primer, recimo, da se vprašate, kje pa v vaši gospodarskih vizijah in načrtih vidite rodnost in kje vidite družino. Ni mi všeč bilo, da, kot ste omenjali to obdobje od leta dva tisoč osem do dva tisoč dvanajst, ko je veljala oprostitev plačila vrtca za drugega otroka, da je kolegica povedala, da je takoj poskočila rodnost leta dva tisoč osem. To se vidi, da se populistično skuša predstaviti. Namreč, da bi poskočila rodnost v letu dva tisoč osem, se je verjetno vsak par mogel pogovarjati leta dva tisoč šest: Čuj, a bi ne bi zdaj imela otroka, ker dva tisoč osem bo, brezplačno. Ker potem se to izračuna in nekako bi tako prišlo. Seveda ni. Smešno je. In to ne drži. Tako da če malo manj doziramo populizem, bomo prišli prej na, en skupni tir. Malo je čudna zahteva stranke, ki nima pristojnosti razpolaganja s proračunom, da se ravno podaja v to zahtevo, s to zahtevo vsakič znova. In seveda, to je, to šel tudi en dokazatelj, dokaz populizma. Kje je pa najvišja rodnost? Najvišja rodnost je v Evropski uniji v na Švedskem in v Franciji. In sami vemo, da so, posebej Švedska, poskušali v svojih, načrtih, vzgoje in izobraževanja z najboljšimi vrtci, z najboljšimi prijemi, z najboljšo pedagogiko, ampak nikakor se ni obneslo, vse dokler niso odprli vrata svojih držav migracijam. Torej, rodnost je treba pogledati tudi skozi perspektivo, prek vsega, ljubezni, skozi perspektivo zrelosti in perspektivo migracije. Ker edino, kaj nam zagotavlja zdrav duh, zdrav razum, je izmenjava, dobra izmenjava genetskega materiala, ker samo biologija je čudež, sveti duh malo manj. Hvala.